Señor Coburn, entre las cosas que hay que aprender es que es distinta la Constitución británica, que es un texto no escrito, de la Constitución española. Por consiguiente, no se puede comparar el caso escocés con el caso catalán, porque las Constituciones son distintas.

2. Nada tiene que ver con el texto británico, que encima ni existe. Por consiguiente, no se pueden mezclar cosas que son total y absolutamente distintas.